Na sliki je moški, ki je svetlolas. Ima rjave oči, ima nekaj bradice, ki torej očitno se ni pobril par dni. Nosi belo srajco ima dokaj veliko čelo, gleda vstran. Je belopolt, mislim pa, da je star nekje od trideset do štirideset let. Na sliki je ženska. Mislim, da je stara približno trideset let. Ima temne, goste, lepe dolge lase. Temne oči, ima lepa velika usta, nosi tudi rdečo šminko. Ima lepe zobe, nosi okrogle uhane, viseče. Je zelo, lepa in, zna lepo pozirati. Na sliki je belopolt moški, mislim, da je star, na primer sedemdeset let. Ima že sive lase in sive obrvi. Se drži nasmeh, tako da je vesel. Ima bolj temno modre oči. In očitno ima oblečeno moško obleko. Na sliki je ženska, ima temne rjave dolge lase. prečo postrani, ima tanke obrvi, modre oči, lepe zobe in rahlo našminkana usta. Ima tudi maskaro. Nosi zlate uhane in je zelo lepa. Na sliki je ženska, ki je po moje stara približno petindvajset let. Ima dolge rjave lase, nekoliko razmršene. Ima rjave oči, nekoliko je naličena, to se vidi po očeh, po obrveh in po ustnicah. Ima tanek nos. In, verjetno je manekenka. Na sliki je moški, mislim, da je star približno trideset let. Ima svetlo rjave lase, nekoliko daljše. ima mislim, da zelene oči. Bolj tenek nos, ima nekoliko, nekaj bradice, torej par dni se ni pobril. Nosi tudi rdečo kapico s šildom. In gleda vstran. Na sliki je oseba, ki ima dolge svetle, skodrane lase. In kot nekakšen frufru. svetlo modre oči, svetle obrvi. Mislim, da je na sliki moški, čeprav bi bila lahko to tudi ženska. mislim, da okrog ust vidim nekaj, nekaj bradice, čeprav pa bi lahko to to tudi ženska. Na sliki je moški, ki je po moje star nekaj čez štirideset let. Ima že nekoliko sive lase, ne pa še popolnoma. Ima bradico, ki je urejena, ima tudi tale, tole, tole piko pod ustnicami to, z bradico, ima bolj širok nos in goste obrvi, temne. Ima tudi sončna očala, aviatorska. Mislim, da ima v uhanu, v ušesu uhan. Oblečen pa je v nekaj rjavega in ima na sebi šal. Na sliki je fant, ki je po moje star recimo petindvajset let. Ima rjave lase, nekoliko daljše. Nima nobenih, nobene brade ali brkov na obrazu. Ima temne goste obrvi in bolj temne oči. Ima ozek ozek obraz in ozek nos. Ima tudi črno kapico s šildom. Na sliki je ženska, ki je zelo simpatična. Videti je, da se je kopala, ker ima mokre lase in gole, gola ramena. Njeni lasje so temni in dolgi, nekoliko razmršeni. Ima modre oči zelo tanke obrvi, lep nasmeh, lepe zobe in lepa usta. Je belopolta, smeji se in je zelo prikupna.